ég þakka hæstvirtum forseta eins og aðrir fyrir þá skýrslu sem hún veitti þinginu hér áðan og ég tek undir það með háttvirtum þingmanni ólöfu nordal að þeir tilburðir sem hér voru hafðir uppi í febrúar á síðasta ári eru auðvitað ekkert annað en gróf árás á alþingi og alþingismenn alla og ég tek líka undir þau sjónarmið sem fram hafa komið að auðvitað hefði átt að upplýsa þingmenn um það sem hér átti sér stað þannig að við hefðum vitað af því að einhverjir hefðu gert tilraunir til þess að komast í okkar gögn ég spyr hæstvirts forseta af því að hún hefur lýst því yfir að það sé ekkert sem bendir til þess að viðkomandi hafi tekist að ná fram vilja sínum og komist inn í tölvukerfið hvort það bendi kannski eitthvað til þess örugglega að þeim hafi ekki tekist það eru einhverjar sannanir fyrir því að mönnum hafi ekki tekist að komast inn í tölvukerfi alþingis og ná þar fram gögnum eru fullar sannanir fyrir slíku ég vil segja að þessu máli má ekki taka af neinni léttúð þetta er ekki hluti af okkar daglega veruleika eins og hæstvirtur utanríkisráðherra lýsti yfir fyrr í dag það væri stórmál í hvaða landi sem væri ef reynt hefði verið að brjótast inn í tölvukerfi utanríkisráðuneytis forsætisráðuneytis eða hæstaréttar hvað þá sjálfs þjóðþingsins það væri stórmál í hvaða landi sem er og mér finnst að allir þingmenn verði að taka því mjög alvarlega eins og þeir hafa tekið alvarlega ásökunum um hleranir gagnvart stjórnmálamönnum fyrir mörgum áratugum hér áður í umræðum það hefur komið fram að hér voru fagmenn að verki rannsókn á málinu stóð einungis í viku við vitum um mannaferðir þar sem tölvan fannst og það liggur fyrir hvar hún var ég geri þá kröfu að efnt verði til annarrar lögreglurannsóknar á þessu